W dotychczasowej debacie na temat kryzysu aspekt społeczny integracji europejskiej był bardzo często pomijany ze względu na palącą potrzebę przywrócenia stabilności finansom publicznym. Skupienie się na działaniach ostrożnościowych spowodowało jednak kryzys społeczny, czego przykładem jest chociażby sytuacja w Grecji czy Hiszpanii. W obecnej sytuacji unia monetarna i walutowa musi być uzupełniona bardziej ujednoliconą polityką społeczną oraz inwestycjami społecznymi. Ma to strategiczne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, aby przywrócić w Europie stały wzrost gospodarczy, krótkoterminowe działania ostrożnościowe muszą zostać uzupełnione europejską strategią na rzecz inwestycji społecznych. Dodatkowo konieczne jest stworzenie nadzoru społecznego na kształt nadzoru gospodarczego, co umożliwi lepsze monitorowanie działań podejmowanych przez państwa członkowskie. Po drugie, nigdy nie osiągniemy prawdziwej unii gospodarczej bez konwergencji społecznej. Już dzisiaj widzimy, że to, co do tej pory było przewagą konkurencyjną państw członkowskich, dziś, w dobie kryzysu, nazywane jest dumpingiem społecznym i prowadzi do działań protekcjonistycznych.